Ce rapport répond en fait à une communication de la Commission sur la santé au niveau global, mais il a voulu prendre un angle un petit peu particulier et se concentrer bien davantage sur les systèmes mutuels qui, aujourd'hui, fleurissent en Afrique. Permettez moi de faire un petit détour. En fait, la situation de la santé en Afrique est dramatique malgré toute l'aide internationale et c'est dû à une quantité importante de facteurs, que ce soit le changement climatique, la crise financière, les guerres ou la mauvaise gouvernance de certains pays, les convoitises qui sont excitées par les richesses mêmes que l'on trouve en Afrique.

tout cet ensemble de facteurs fait que l'on se trouve devant un véritable désastre. Alors, je dois d'abord saluer le travail des ONG et de certaines églises également, qui font un travail tout à fait remarquable dans l'urgence, dans des zones de conflits, mais cela ne peut pas signifier une réponse à long terme, ce n'est pas une réponse durable.

Ils drainent beaucoup d'argent et sont assez attractifs pour l'aide privée parce qu'on a l'impression de donner pour une cause que l'on maîtrise bien.

L'intérêt de ces systèmes de mutuelles, c'est bien entendu de faire participer les populations à la maîtrise de leur santé. Ne nous voilons pas la face, ils ne seront pas autosuffisants, ils ne vont pas parvenir à couvrir l'ensemble du financement des soins ou de l'accès aux médicaments mais, combinés à d'autres fonds, à d'autres subventionnements, ils permettent en tout cas d'assurer une couverture des soins de santé et des soins en médicaments avec, en plus, une participation, une espèce de dynamique sociale qui s'est installée.

Alors si ces mutuelles peuvent exister, elles ne peuvent exister que s'il y a bien entendu, à côté, ce qu'on appelle des systèmes horizontaux. C'est à dire pourquoi aller s'assurer ou payer pour un accident de santé quelconque, pour une intervention chirurgicale, s'il n'y a pas d'hôpital, s'il n'y a pas de médecin, s'il n'y a pas de médicaments. Donc, en corollaire de cela, nous pensons que non seulement l'Union européenne doit appuyer, coordonner et soutenir ces mutuelles, mais qu'elle doit également porter un accent tout à fait important aux systèmes horizontaux, aux soins de santé de base, quitte même à demander aux fonds verticaux à financer partiellement ces soins qu'on appelle horizontaux, ces soins de base qui sont nécessaires, qui sont l'équilibrage pour que les mutuelles puissent exister. C'est cet ensemble de problèmes là qui est évoqué dans le rapport. Je n'ai plus le temps mais je répondrai peut être à des collègues qui ont quelques inquiétudes sur la santé reproductive qui est évoquée dans ce rapport et qui est un point auquel je tiens beaucoup.